Această inițiativă va spori eficiența în executarea plăților transfrontaliere, transformând o piață europeană segmentată într una unitară și aducând beneficii economice. Așa cum știți și cum s a spus, Comisia Europeană estimează că aceste beneficii s ar putea ridica la miliarde de euro în termen de șase ani, prin intermediul reducerilor de costuri. Salut, de asemenea, stabilirea unor termene limită pentru trecerea de la sistemele naționale actuale la cel generalizat, astfel încât procesul de tranziție să nu se prelungească în mod nejustificat. Am observat cum strategia inițială, adoptată de executivul european pentru transferul de credit, potrivit căreia tranziția trebuia realizată de către sectorul privat într un ritm flexibil, nu a dat rezultatele scontate. Din cifrele pe care le am, în februarie 2011, la doi ani și jumătate de la lansarea inițiativei, numai 15,7 din totalul transferului de credit din zona euro era efectuată prin sistemul european de plăți. Nu în ultimul rând, cred că este necesară asigurarea protecției consumatorilor pe tot parcursul trecerii la noul sistem și, de aceea, domnule Comisar, vă sugerez realizarea de programe de informare la care sectorul bancar să fie obligat practic să contribuie în mod activ.